Douze d'entre eux meurent chaque jour parce qu'ils ont attendu trop longtemps. Je voudrais, comme les orateurs précédents, souligner l'excellent résultat que nous avons obtenu, ce qui n'aurait pas été le cas sans la collaboration entre nos rapporteurs, M.

Je parle essentiellement de don de rein ou de foie, un don qui est nécessaire, qui est en pleine expansion, qui est encouragé par les praticiens et les spécialistes et qui ne représente encore, pour le moment, que 5 de la moyenne des dons. Faire plus et coopérer mieux, c'est la raison d'être du plan d'action qui a été cornaqué par M.

Un exemple ma proposition d'inscription en ligne dans un registre, dans un registre national ou européen de donneurs, avec l'idée d'apposer sur la carte d'identité ou sur le permis de conduire du donneur une mention qui permet de l'identifier comme tel et donc d'aller plus vite en cas de nécessité.